À cet égard, je souhaite tout particulièrement insister sur la tendance au recours abusif à la notion de secret d'État ou de sécurité nationale dans cette affaire. Ils constituent autant d'obstacles au contrôle parlementaire et judiciaire. La transparence dont doivent faire preuve les États membres et les institutions européennes est pourtant une condition indispensable pour assurer à l'action publique toute sa légitimité et sa crédibilité dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, dans le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine. Reste que, même si certains pays ont été cités en particulier, il y a une responsabilité collective de l'Union européenne, et nous attendons du Conseil qu'il prenne une position claire sur des faits avérés, au lieu de se contenter de simples allégations de cas de violations des droits de l'homme, qui ne peuvent plus être passés sous silence. La Commission, de son côté, doit aussi évaluer les faits à l'aune des traités et mettre tout en œuvre pour aider à ce que la lumière soit faite dans cette affaire.

J'espère donc qu'il recueillera demain un soutien fort de notre assemblée.